Czy Pani nie uważa, że Pani strach, lęk przed napływem ludzi, którzy chcą pracować, również w Pani kraju, jest przejawem nacjonalizmu i protekcjonizmu, i socjalizmu. Najbogatszy kraj na świecie, najpotężniejszy kraj na świecie, jak Stany Zjednoczone, złożony jest w dużej mierze z imigrantów. Czy wobec tego nie powinna Pani raczej zająć się tym, żeby uczynić gospodarkę francuską bardziej otwartą i bardziej liberalną, niż straszyć swoich obywateli napływem ludzi z Polski i z innych krajów, którzy chcą pracować, nie chcą Wam zabierać miejsc pracy, chcą po prostu pracować?